Pod nálepkou Rómovia je len ďalšia tvár problému extrémnej chudoby a sociálnej exklúzie. Tí, ktorí žijú v podmienkach extrémnej chudoby, potrebujú solidaritu a pomoc.

Ľudia, ktorí sa ocitli v tak ťažkej životnej situácii, že si už nedokážu pomôcť sami. Tu nejde len o peniaze, musíme sa začať správať ako spoločenstvo, ktorému záleží na každom z týchto ľudí, na dobre každého a všetkých. Hľadajme preto spôsoby, ako zapojiť do pomoci sociálne odkázaným skupinám čo najviac dobrovoľníkov. Hľadajme, ako dobrovoľníkom uľahčiť a zjednodušiť využívanie existujúcich finančných prostriedkov.